Es ist eine Riesenchance für Europa, dass dieser Bereich uns zu neuen Arbeitsplätzen führt, gerade für die Jugend, die mit Digitalisierung aufgewachsen ist. Big Data, die Daten, die jetzt endlich zur Verfügung stehen, geben uns völlig neue Chancen.

Das Ziel der Richtlinie ist ja vor allem der grenzüberschreitende Informationsaustausch, nämlich das Recht zu haben, in einem anderen Mitgliedstaat die Daten zur Verfügung gestellt zu bekommen, und zwar maschinenlesbar, kostenlos oder wenigstens nur zu Kosten, die durch die Digitalisierung oder durch die Vervielfältigung anfallen. Dann ist auch noch eine öffentliche Stelle zuständig, die überprüfen kann, dass die Kosten nicht aus dem Rahmen fallen. Gerade im Bereich der Bildung ist es eine enorme Chance, dass wir die veralteten Bildungsinhalte die wir derzeit in vielen Schulen Europas haben auf den neuesten Stand bringen mit den neuesten Zahlen, mit den neuesten Entwicklungen, mit den Chancen für eine dynamische Zukunftsentwicklung und damit auch

Für die Zukunft können wir festhalten, dass das eine beispielhafte Gesetzgebung in Europa ist, die uns Bürgern dementsprechend nutzen wird.